Als ik de bladen lees van het midden en kleinbedrijf, zie ik nooit een advertentie van de Europese Commissie of bijvoorbeeld van Solvit.

Kunnen we niet op een gegeven moment een televisiespotje krijgen over de voordelen van de interne markt, precies voor het midden en kleinbedrijf?